darle, con la vostra propaganda europeista pagata dai contribuenti. È colpa vostra, e solo vostra, se l'Europa piace sempre meno. Siete chiusi nei palazzi e incapaci di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini. Schifate i populisti, perché voi siete incapaci di ascoltare e dare risposte al popolo. Però, devo dire, davvero continuate così! Non fate autocritica e inventatevi delle giustificazioni complottiste al voto popolare. Noi continueremo a stare tra la gente, a rispondere alle esigenze dei cittadini e a tutelare gli interessi del nostro paese, con orgoglio e a testa alta.